Señor Presidente, en los últimos meses y en el momento más grave de las consecuencias de la crisis económica y social, hemos visto aparecer una nueva guerra silenciosa de fronteras a base de legislaciones falsamente sociales que comportan nuevos obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y bienes. Y que conste que el salario mínimo es siempre bienvenido y que nos alegramos cuando por fin se introdujo en Alemania, porque el efecto inmediato que tiene su introducción es elevar el nivel salarial general —que ya era hora— para movilizar el escandaloso superávit alemán y acabar con los minijobs que tanto daño están haciendo en el resto de los Estados. La sorpresa es que no fue así y que se ha utilizado para construir barreras en el ámbito del sector del transporte por carretera.